des cancers surtout cancer du cerveau, cancer du sang, leucémie, lymphome des anémies, des maladies auto immunes, de certaines maladies rares, et c'est une liste qui ne cesse de s'allonger.

Bien informées, les mamans d'Europe voudront bien évidemment donner la vie deux fois. C'est pourquoi il me paraît essentiel, au delà de la transposition uniforme de cette directive de 2004 sur la qualité et la sécurité des tissus et des cellules qui a été évoquée déjà, et qui est l'objet de notre deuxième question, il nous paraît essentiel donc que l'Europe encourage fortement les États membres à simplifier leurs procédures et leurs systèmes d'accréditation des maternités.